Am votat în favoarea acestui raport deoarece pentru mulți dintre noi internetul este o necesitate.

Studiile arată că mai puțin de 10 din site urile web sunt accesibile pentru toate categoriile de persoane, chiar dacă aproape toate statele membre au adoptat deja legislații sau alte măsuri în acest sens. Este evident faptul că abordările diferite în materie crează bariere pe piața internă. De aceea, armonizarea la nivelul UE a măsurilor naționale vizând sectorul public va eficientiza navigarea pe internet și va duce la o scădere a prețurilor. Măsura va avantaja în egală măsură guvernele, întreprinderile și cetățenii.